Señor Presidente, es paradójico que una iniciativa de mayor transparencia fiscal se presente el día antes de la votación para prohibir filtraciones como la de los papeles de Panamá, sin las cuales debates como el de hoy no serían posibles. Pese a ello, hay elementos positivos en esta propuesta. Más información sobre la fiscalidad de las multinacionales contribuirá a que el pueblo europeo sea todavía más consciente de cómo muchos gobiernos europeos han amparado complejos sistemas de elusión fiscal, que legalizan el robo de los más ricos a los pobres.

Si se siguen los criterios propuestos, nada sabremos de lo que sucede en algunos paraísos fiscales, como Delaware en los Estados Unidos, y tampoco sabremos qué sucede con otras empresas. Pediremos, entre otras cosas, una regla de transparencia simple que se informe de la actividad fiscal en cualquier Estado, sea o no de la Unión Europea.